Ich glaube, in der Wichtigkeit der Sache sind wir uns hier alle einig und das eint uns ja auch die Bankenunion zu vollenden und damit auch die Verantwortung zu übernehmen, dass dieses Stück Gesetzgebung jetzt auch auf den Weg kommt.

Denn Rechtsstaatlichkeit kann man nicht einfach mit einem Verweis auf Realismus vom Tisch wischen. Aber zunächst zur Substanz Ich glaube, es gibt zwei ganz große Punkte, die im Vorschlag des Rates, wie er jetzt steht, nicht gehen. Das eine ist, dass für zehn Jahre nach wie vor nationale Unterfonds gebildet werden sollen, die auch noch prozyklisch sind. In dem Moment, in dem eine Bank in einem Land scheitert, werden die anderen Banken unter weiteren Druck gesetzt, und womöglich muss dann noch die Regierung des jeweiligen Landes einspringen. Damit wird Austerität zehn Jahre lang fortgesetzt und zwar Austerität, die aus dem Bankenbereich kommt. Ein zweiter Punkt, der auch nicht geht, ist, dass in der Entscheidungsstruktur nun der Rat eine zentrale Rolle spielt und damit fraglich wird, ob sich der Rat jemals entscheiden wird, eine wirklich wichtige Bank abzuwickeln. Ich glaube, in diesen Fragen müssen wir hart ringen. Der Kommissar hat eben Vorschläge gemacht, die in die richtige Richtung gehen. Aber die Frage ist An welchem Tisch wird verhandelt? Und hier hat der Rat etwas gemacht, was wir so noch nie erlebt haben Die Kommission hat einen Vorschlag vorgelegt und gesagt, die richtige Rechtsbasis ist bereits im Vertrag enthalten, und der Rat hat dann einfach gesagt, nein, wir eröffnen einen weiteren Verhandlungstisch, an dem die Zusammensetzung anders ist, wo mehr Partner der Mitgliedstaaten sind, weniger des Parlaments.

Das widerspricht dem Prinzip der Unionstreue und es widerspricht genauso dem Prinzip der Loyalität der Zusammenarbeit zwischen den Institutionen!

Deshalb fordere ich Sie, Herr Kommissar, auf wir haben Ihnen ein Rechtsgutachten zu dieser Frage übergeben Verteidigen Sie die Verträge und sagen Sie nicht einfach mit Verweis auf Realismus, man muss jetzt dieses zwischenstaatliche Abkommen akzeptieren! Und den Rat bitte ich dringend, endlich darzulegen, warum zwingende Gründe da sind, warum dieses interinstitutionelle Abkommen notwendig ist. Ohne diese zwingenden Gründe kann man nicht gegen das Unionsrecht verstoßen, sondern muss die Rechtsbasis im Vertrag akzeptieren.